Je voudrais citer les 8 millions d'emplois créés depuis 2013 dans l'Union européenne et un taux de chômage qui diminue, certes lentement, mais qui néanmoins diminue. Malheureusement, la reprise est très inégale en fonction des secteurs, en fonction des États membres et des régions, et je regrette que mon pays, la France, soit à la traîne dans cette embellie. Dans cet examen de la croissance, nous listons des pistes pour renforcer notre compétitivité. Je voudrais insister sur deux aspects l'aspect compétences et l'aspect environnement favorable à la création d'emplois. Sur les compétences, je voudrais d'abord dire que, pour favoriser l'emploi, il faut une formation adaptée aux besoins des entreprises. Comment comprendre que certaines petites et moyennes entreprises sont prêtes à embaucher mais ne trouvent pas les compétences pour répondre à leurs offres?

Il faut aussi améliorer la reconnaissance des compétences formelles et informelles. Enfin, sur le volet entreprises, je crois qu'il est urgent de créer un environnement réglementaire stable et simple pour nos PME, qui sont les principales pourvoyeuses d'emplois.